Köszönöm szépen! Én is egy fogalmat szeretnék tisztázni, ami többször elhangzott itt a vitában, többek között a rapportőr is azt mondta, hogy az Európa pártiak az Európát támogatók biztos fogják támogatni azt, hogy fiatalok más tagállamban önkéntes munkát végezzenek, de az Európa ellenesek biztos nem fogják támogatni.

Mi nem Európa ellenesek vagyunk, mi az Európai Egyesült Államok tervet ellenezzük. Mi nagyon is szeretjük Európát, az európai értékeket, de mi a nemzetek Európájában hiszünk, és olyannyira szeretjük és fontosnak tartjuk az európai értékeket, hogy meg is védjük őket. Például az én hazám, Magyarország, olyan módon, hogy megvédi a magyar határokat, megvédi a schengeni határokat és nemet mond a tömeges migrációra. Tisztázzuk tehát a fogalmakat nem Európa ellenesek vagyunk, Európa pártiak vagyunk, de ellenezzük mind a tömeges migrációt, mind pedig az Európai Egyesült Államok tervét. Köszönöm!